Ich glaube, dass dies eine verlässliche Grundlage ist, dass wir dem hier zustimmen können, um auf diese Art und Weise den Euro, der ein großer Erfolg für Europa ist, zu sichern und hier gemeinsam voranzugehen.